Yo creo que ha sido un trabajo, como decía en mi intervención inicial, de todos. Creo que, efectivamente, hemos hecho un servicio a esta Cámara. Por cierto, Comisario, gracias por mencionarlo en este Parlamento, en el que parece que solo cuentan los derechos de los animales o las cuestiones de reproducción sexual, afortunadamente alguien habla de los niños y alguien se preocupa por los niños. Usted lo ha mencionado, también mi compañera. Yo creo que eso debería tener un poquito más de prioridad y me alegro de que sea una de las prioridades en uno de los instrumentos. Soy persona que se preocupa mucho por estas cuestiones aquí en el Parlamento y me alegro de que, por fin, se hable de ello.